De lidstaten moeten ervoor zorgen dat het slachtoffer bij het eerste contact en alle verdere contacten met de politie of justitie op de juiste manier wordt bijgestaan, indien hij ondersteuning nodig heeft bij het begrijpen of begrepen worden. Dit betekent concreet dat een dove persoon moet kunnen rekenen op de bijstand van een gebarentaaltolk op het politiebureau of de rechtbank. Een persoon met een mentale beperking moet een vertrouwenspersoon kunnen meenemen.

Er is dus nood aan sensibilisering en opvolging. Daarom moet het recht te begrijpen en begrepen te worden een belangrijk aandachtspunt zijn voor de Commissie bij de opmaak van het verslag omtrent de implementatie.